A seguito di consultazioni con i gruppi politici, desidero sottoporre all'Aula la seguente proposta di modifica del progetto definitivo di ordine del giorno Mercoledì L'ordine del secondo e del terzo punto è invertito in modo che la dichiarazione della Commissione sulla decisione adottata in merito al pilastro europeo dei diritti sociali e all'iniziativa sulla conciliazione tra lavoro e vita privata sarebbe il secondo punto dopo la dichiarazione della Commissione sulla situazione in Ungheria. L'ordine del giorno è così modificato.